forseti ég þakka hæstvirtum viðskiptaráðherra fyrir hans ræðu það hefur komið fram í fréttum að hann var mjög í annarri stöðu fyrir ári þar sem á þessum degi er verið að rifja upp hina skelfilegu atburði sem áttu sér stað þegar bankakerfið fór á hliðina hann hafði gert spá þar um að bankarnir væru allir að fara á hliðina fyrir ári

viðskiptaráðherra í hæstvirtri ríkisstjórn hvað finnst honum um þau orð og þær staðreyndir sem komu fram í máli háttvirts þingmanns lilju mósesdóttur áðan að sjötíu og fimm prósent af þeim aðilum eða þeim fjárfestum sem áttu í peningamarkaðssjóðunum voru fagfjárfestar eða einkahlutafélög þar sem tekin var ákvörðun um það virðist vera út í loftið og án heimildar alþingis sem fer með fjárlagavaldið að dæla þar inn tæpum hundrað milljörðum fyrir ári finnst ráðherranum þetta eðlilegt og hvaða lausnir sér hann nú á þessum vanda

fyrir skömmu hafi verið út af þessum málum